On voit bien, aujourd'hui, que c'est dans le dialogue entre la Turquie, notamment, la Ligue arabe et l'Union européenne que peut se déployer un scénario d'avenir que Mme De Keyser appelle de ses vœux.

Il suffit de regarder comment a été appliquée la première des six étapes de la grève générale en Syrie, au cours de laquelle on a appelé chacun à ne plus aller à la mosquée, à ne pas acheter dans les magasins, à fermer les magasins avant l'heure, à rester chez soi, à ne pas téléphoner, à mener en quelque sorte une opération de désobéissance civile Syrie morte, comme on dit